Ad esempio, l'Alto rappresentante ha detto di aver parlato con il ministro turco ma lo sa l'Alto rappresentante che la Turchia è uno dei finanziatori dei terroristi che sono in Libia? Lo sa o non lo sa?

Lo sa che il Sudan è un finanziatore dei terroristi in Libia? I libici del governo di Tobruk, dove sono stato la base navale di Tobruk in cui ha sede il parlamento, in cui siedono ventitré deputate donne hanno detto che è quasi un anno che non vedono un occidentale che vada a trovarli non c'è un politico occidentale che va in Libia e qui si discute della Libia senza sapere che cosa succede!